Nos encontramos en una situación actualmente compleja en relación con la EASO, porque hemos de admitir que se ha cambiado el director solamente el primero de junio y el plan tiene justo un mes. La investigación, las investigaciones —porque no son solo una— de la OLAF están todavía bajo secreto

Pero la percepción por la ciudadanía es que, en el ámbito del asilo, la Unión Europea no ha hecho todo lo necesario, y menos en esos años críticos de los que todavía quedan bastantes circunstancias muy, muy complicadas.